frú forseti við ræðum hérna

að hluta um þetta fyrirbæri fræðilegt og fjárhagslegt sjálfstæði þeirra sem vina skýrslur fyrir ákveðna kostunaraðila það er ekki mikið um rannsóknir í þessari skýrslu það er ekki mikið um einhver óháð álit skýrslan hefur verið mjög harðlega gagnrýnd

fyrir að vera einfaldlega léleg og hefur að mati margra einfaldlega átt að fara í tætarann en ekki í dreifingu það virðist engin sjálfstæð rannsókn hafa verið gerð að nokkru leyti á viðfangsefninu sem er þó eitt mesta vandamál íslensks efnahagslífs og snertir

að þessi leið skuli hafa verið valin rannsóknin virðist ekki hafa verið gerð heldur eru heimildir að einhverju leyti eins og bent hefur verið á fréttatilkynningar frá hagsmunaaðilum sem eru notaðar sem staðreyndir svo fátt eitt sé nefnt ég ætla ekki að hafa mjög mörg orð um þessa sérstöku skýrslu hún átti að útskýra hvað svigrúm bankarnir höfðu eftir að það var búið að afskrifa skuldir þegar eignir þeirra voru færðar á milli gömlu og nýju bankanna það segir meira um stjórnvöld heldur en nokkuð annað að það skuli hafa þurft að karpa um það atriði hér á alþingi í rúmlega tvö ár að það skuli ekki hafa legið fyrir strax þegar hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra sem bar ábyrgð á öllu því bixi að hann skuli ekki hafa lagt fram staðreyndirnar strax hér í þinginu

nánast allrar umræðu þess vegna erum við hér enn þann dag í dag að hluta að ræða þessa hluti tveimur árum seinna og þetta eru náttúrlega ekki boðleg vinnubrögð

blekki þingið með skýrslum frá svokölluðum óháðum aðilum

það hefur nú verið upplýst að henni var ritstýrt úr fjármálaráðuneytinu og niðurstöðum hennar þannig að þetta er ekkert nýtt það sem er brýnt er að það verði tekið af alvöru og festu á skuldamálum heimilanna í því tilefni lögðum við í hreyfingunni fram tillögur sem við sendum á þingmenn í fyrradag þær tillögur höfum við beðið þingmenn alla að skoða vel áður en þeir koma hér og tjá sig um þær hér í pontu alþingis eins og magnús orri schram háttvirtur þingmaður atriði í gær og magnús norðdahl háttvirtur þingmaður gerði hér áðan þar sem þeir vísuðu til þess að það þýddi ávísun á skattahækkanir og skert kjör aldraðra og öryrkja það er einmitt það sem við sýnum fram á þessum tillögum að þurfi ekki að gera það er óþolandi að þurfa að hlusta á sömu möntruna aftur og aftur og óheilindi um þingmál sem eru hér lögð fram eingöngu í pólitískum tilgangi frá andstæðingum þeirra menn virðast ekki sumir geta tekið efnislega afstöðu til mála það er kominn tími til að breyta því þangað til menn geta það munum við vera föst í þeim fúla pytti sem alþingi allt lengi hefur verið fast í að það er erfitt að ræða hér mál á málefnalegum grunni